Die Debatte, die wir heute führen, ist der Beginn einer entscheidenden Auseinandersetzung um die Zukunft der EU. Ein Haushalt ist der Spiegel dessen, was Politikerinnen und Politiker von einem Staat oder von einem Staatenbund erwarten oder was sie zulassen, was ein solcher Staatenbund, wie wir das sind, tun soll. Die Kommission sagt, unser Ansatz ist ambitioniert und mutig. Ja, das will ich unterstreichen, wenn auch und das sei Ihnen verziehen, Herr Barroso Sie natürlich die Zahlen etwas schöner darstellen, als sie aus unserer Sicht sind.

Sie haben mehrere Beispiele genannt Das ist nicht nur der Kernfusionsreaktor ITER, den ich für überflüssig halte, es ist nicht nur GALILEO, es ist nicht nur der Auswärtige Dienst, es ist nicht nur der Aufbau unserer Partnerdemokratien der Zukunft im nördlichen Afrika. Es sind viele andere Punkte, die zusätzlich finanziert werden sollen mit weniger Geld! Denn die Kommission hat einen mutigen Vorschlag unterbreitet, wenn man sich die Mitgliedstaaten anschaut. Die Haltung der Mitgliedstaaten, insbesondere der großen Nettozahler, lässt sich leicht beschreiben Mehr europäische Aufgabenerfüllung mit weniger Geld! Das wird nicht gehen! Deshalb wird es entscheidend darauf ankommen, ob wir es schaffen, als europäische Institutionen zusammenzustehen, ob die Gemeinschaftsinstitution Kommission und die Gemeinschaftsinstitution Parlament den Schulterschluss schaffen, um gegen einen Teil des Europäischen Rates der Staats und Regierungschefs ein wirklich ambitioniertes und mutiges Budget durchzusetzen. Dazu zunächst ein Appell an uns selbst Wir haben in diesem Hause, das haben wir gerade gehört, als wir Herrn Garriga zugehört haben, viele qualifizierte und selbstbewusste Haushaltspolitiker. Die sitzen da alle bei der EVP und hinter mir bei den Sozialdemokraten, bei den Grünen konzentriert zusammen das konnte man eben sehen, die kleine EVP Konferenz um ihren Tisch herum das sind alles hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen, aber es ist ein bisschen wie im Fußball Eine Allstar Truppe ist noch keine effektive Siegermannschaft. Was wir machen müssen, ist, uns im Parlament so zusammen aufzustellen, dass wir eine einheitliche Linie entwickeln, die in diesem Parlament eine breite Mehrheit findet. Wenn diese Linie nahe bei dem ist, was die Kommission vorgeschlagen hat, dann können wir ein hohes Maß an Komplementarität zwischen ihrer Strategie und unserer Strategie erreichen. Und dieses hohe Maß ist notwendig, weil es im Europäischen Rat Regierungen gibt wie die polnische, die eine proeuropäische Regierung ist, eine mutige Regierung, eine parlamentsfreundliche Regierung! Ich will Ihnen, Herr Minister, deutlich sagen Ihre Rede hier so kurz sie war hat bereits gezeigt, Polen ist eine Präsidentschaft, die den Erfolg der Europäischen Union will. Wir hatten heute Morgen eine Debatte, in der man einen anderen Eindruck von einer beendeten Präsidentschaft haben konnte. Das ist ein ermutigender Weg, den Sie da mit uns gemeinsam gehen wollen. Es gibt auch Regierungen wie die des Herrn Cameron, der mit 0,8 Bruttoinlandsprodukt aber bitte unter Wahrung des britischen Rabatts ein anderes Europa will, eine große Freihandelszone, möglichst ohne Regeln, aber keine politische Union! Dieses Europa will ich nicht, und ich glaube, die überwältigende Mehrheit der Mitglieder dieses Hauses auch nicht. Die Frage, ob wir es bekommen oder nicht bekommen, hängt davon ab, ob wir das ambitionierte mittelfristige Budget der Europäischen Union durchsetzen oder nicht. Wenn also die Kommission mutig ist und das Parlament effektiv arbeitet, dann können wir in dieser Frage Europa verteidigen und den Sieg bei der mittelfristigen Finanzplanung für uns verbuchen.